Madame la Présidente, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes fait état de victimes de mutilations génitales féminines dans environ la moitié des États de l'Union européenne. En 2015, la Commission affirmait qu'il est essentiel de sensibiliser l'opinion publique, en particulier dans les communautés qui procèdent à de telles mutilations. Cet aveu pointait du doigt l'origine de ces pratiques effroyables, passibles d'emprisonnement dans mon pays, la France.

Chaque année, 3 millions de jeunes femmes sont excisées, soit six par minute. Aussi, la coopération entre les services publics de la santé, de la justice et de l'enfance est elle plus que jamais nécessaire afin de prévenir, de soigner et, bien entendu, de punir les faits pour protéger d'éventuelles autres victimes.